Herr Präsident! Zu allererst möchte ich dem Berichterstatter und meinen Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen für die gute Zusammenarbeit danken. Ich denke, wir konnten uns bei diesem Bericht, aber vor allem bei der anschließenden Entschließung auf einen sehr guten Kompromiss einigen. Es steht außer Frage, dass die Neuauflage des internationalen Kakaoabkommens einen nachhaltigen und wichtigen Schritt der guten Zusammenarbeit zwischen den kakaoproduzierenden und kakaokonsumierenden Ländern darstellt. Die Schaffung von Planungssicherheit für Kakaobohnenanbauer und deren Familien, die Etablierung von Nahrungsmittelsicherheit, die generelle entwicklungsspezifische Zusammenarbeit und der Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit sind wichtige Punkte für eine nachhaltige Entwicklung im Kakaosektor. Wir tragen die Verantwortung dafür, dass sich die erzeugenden Betriebe auch in Zukunft zu fairen Bedingungen weiterentwickeln können. Dem eben erwähnten Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit widmet sich die Entschließung des Außenhandelsausschusses. Wie bereits eingangs erwähnt, konnten wir uns fraktionsübergreifend auf elementare und richtige Punkte einigen. Hierzu zählt vor allem die Definition von Kinderarbeit, denn nicht jede Kinderarbeit ist gleich ausbeuterisch und gefährlich. Genau das spiegelt die Situation in den größten kakaoproduzierenden Ländern auch wieder. Nahezu ausschließlich werden der Anbau und die Ernte von Kakaobohnen von Familienbetrieben vollzogen. Auch hier helfen die Kinder den Eltern. Wichtig sind der Zugang zu Bildung und die generelle Entwicklung der Kinder.

Diese gilt es mit allen Mitteln zu bekämpfen, und ich denke, die vorgelegte Entschließung benennt die Sorgen des Europäischen Parlaments gezielt und vor allem ausgewogen. Jegliche Änderung der Entschließung ist meines Erachtens nach überflüssig und ich freue mich, wenn der Berichterstatter die gute und fruchtvolle Zusammenarbeit im Ausschuss auch auf das Plenum umlegen wird.